Dat moet echt veel beter kunnen want ook bij ons stijgt de vraag exponentieel.

De kernvraag is nu hoe zorgen we ervoor dat onze landbouwers voor biologische landbouw kiezen?

Dit verslag voorziet in elk geval in een aantal interessante speerpunten en ook een baanbrekende vernieuwing eindelijk zullen landbouwers gemengd kunnen produceren. Op voorwaarde dat de activiteiten duidelijk gescheiden blijven, zal traditionele landbouw mogen worden gecombineerd met biolandbouw.

Dat vind ik erg belangrijk voor de eerlijke concurrentie. Deze wetgeving heeft bloed, zweet en tranen gekost maar na 20 maanden onderhandelingen en 18 trialogen denk ik dat Europa trots mag zijn.